De biodiversiteit gaat er nog steeds achteruit.

We hopen dat met dit voorstel dáár in ieder geval een eind aan komt.